To je mlajši , svojih cirka tridesetih let, temnopolt. Ima lepe oči, brke, brado, kratke lase. ta gospod je pa zelo resen. Uradno oblečen bela srajca, obleka. Nekaj slabe volje. Ženska, taka bolj seksi. Nagajiva, blond, našminkana, lepa. to je ena taka vesela, mlajša ženska, pobarvana blond, našminkana, lepe oči, dolge trepalnice. Lep pogled. Ta je pa luštkana. ima uhančke v ušesu, lepo šminko, lepe oči. Zelo lepa gospa. Kaj pa ti s tem klobukom? Eno oko se mu ne vidi, uhan ima temnopolt pa take ustne ima velike. Ta gospod pa mi ni všeč, pa ne vem, zakaj. Ima v bistvu tako frizuro lepo, ampak, ne vem, tako, če bi igral v filmu, mislim, da bi imel negativno vlogo. Ta je simpatičen. Simpatičen, šarmer, ima kratke lase, brke, rjave oči, pa tako bolj nasmejan. madona ta pa ima pisano srajco, take močne obrvi. to je pa kot en vaški gospod. To je starejši gospod. Sive lase, očala, tak star ata.